No era fácil sacar esto adelante, hay que reconocerlo. Y creo que se ha hecho un buen trabajo. Mi grupo, evidentemente, considera que esto no es la solución a los problemas estructurales que tiene el euro. Los BTDS no son el sustitutivo de los eurobonos y seguimos necesitando una capacidad fiscal digna de tal nombre, por lo que esto no nos va a sacar de las deficiencias que tiene el diseño. Ahora bien, a pesar de ello, quiero agradecer al señor Fernández que haya aceptado algunas de las propuestas que le hemos hecho en relación con los BTDS y que creíamos que eran importantes.

Y segundo, también, que la Junta Europea de Riesgo Sistémico pueda tener un papel importante en el control macroprudencial de este nuevo mercado que vamos a crear.